Monsieur le Président, si j'ai fait cette proposition, c'est, évidemment, pour qu'elle soit relayée, aussi, aux Nations unies, mais je pense qu'un premier pas consisterait à le faire au niveau de l'Union européenne. C'est, en tout cas, une proposition qui aurait le mérite, me semble t il, de mettre nos États membres devant leurs responsabilités par rapport à cet isolement de la Syrie, qui est nécessaire.